Vážená paní kolegyně, jak jsem řekla, já jsem zklamaná z toho výsledku. Ano, tento parlament několik let bojoval za to, abychom navždy dali stopku dvojímu metru, dvojím zákazníkům, spotřebitelům v Evropě.